Muchísimas gracias, comisario, por su excelente trabajo. Yo creo que, sin lugar a dudas, lo más importante que podemos ofrecer a los ciudadanos es un futuro mejor. Y, para ofrecerles un futuro mejor, les tenemos que garantizar empleos de calidad con salarios dignos, y eso solo se consigue si somos capaces de competir en el entorno global, y eso requiere más innovación, más ciencia, más investigación, pero requiere también dos consideraciones que quiero que tenga en cuenta. Una la importancia de que todo lo que es la innovación, la investigación y el desarrollo llegue a todo el tejido de las pequeñas y medianas empresas